Chodzi tylko o to, żeby nie śrubować pewnych celów tak, żeby położyć konkurencyjność przemysłu, bo widzimy, co się w tej chwili dzieje.